Având în vedere că cetățenii se confruntă tot mai des în ultima perioadă cu astfel de acțiuni, ei trebuie să își cunoască cât mai bine drepturile. Lipsa lor de încredere în instituții este o problemă extrem de importanță și presantă, iar eu, în calitate de membru al Comisiei pentru petiții, sunt foarte familiarizată cu astfel de situații. Cetățenii trebuie să primească răspunsuri rapide, clare și pertinente, iar procedurile greoaie și lungi trebuie evitate. De aceea, consider că ar trebui să existe un set de principii generale care să promoveze responsabilitatea și să sporească, în același timp, încrederea. Acest lucru ar fi atât în beneficiul cetățenilor, cât și al administrației.